Wie Sie schon sagen, spreche ich heute im Namen meines Kollegen Reinhard Bütikofer, aber ich spreche auch im Namen von meiner ehemaligen Kollegin Franziska Brantner, die bis in den Oktober hinein Berichterstatterin für dieses Instrument war. Das Instrument für Stabilität und Frieden ist zwischen der langfristigen Entwicklungspolitik und der eher kurz bis mittelfristigen gemeinsamen Außen und Sicherheitspolitik anzusiedeln. Es liegt also nicht nur in einem Bereich, in welchem sich Ziviles und Militärisches begegnet, sondern auch zwischen der gemeinschaftlichen Politik der Kommission und der zwischenstaatlichen Politik des Rates. Im Vergleich zu den anderen vier Außenpolitikinstrumenten und auch im Vergleich zu dem Entwicklungsinstrument, ist das Instrument für Stabilität und Frieden am nächsten an der sensiblen Sicherheits und Verteidigungspolitik der Mitgliedstaaten. Dies ist der Grund, warum die Mitgliedstaaten unter keinen Umständen der Einführung von delegierten Rechtsakten zustimmen konnten. Auch finanziell kann sich das Instrument mit der gemeinsamen Außen und Sicherheitspolitik messen.

EUR und somit jährlich über vergleichbare Mittel wie die GASP. Europa als Zivilmacht ist durch das Instrument für Stabilität und Frieden deutlich gestärkt worden. Nun zum Inhalt Zusammengefasst Es ist uns gelungen, das alte Instrument für Stabilität zu reformieren und stärker zu einem politischen Instrument für Frieden und Sicherheit zu machen. Nun will ich auf einige Highlights eingehen Wir haben den Titel geändert, um das Interesse des Parlaments zu verdeutlichen, ein Frieden schaffendes Instrument zu haben. Gleichzeitig ging es darum, den Begriff Stabilität, der mit dem Arabischen Frühling einen schalen Beigeschmack bekommen hatte, auszutarieren. Das Instrument hat also auch die Aufgabe, Transition Veränderung in Richtung Frieden zu unterstützen. Wir haben nach schwierigen Verhandlungen mit dem Rat dementsprechend auch die Mittel für Konfliktprävention verdoppeln können.

EUR investiert. Wir haben in allen operativen Artikeln klare Sprache zu Mediation, Dialog und Versöhnung untergebracht. Wir halten die Politik der EU in diesem Bereich aber noch für sehr ausbaufähig. Wir haben dafür gesorgt, dass die UN Sicherheitsratsresolution zum Thema Frauen und Sicherheit durch dieses neue Instrument tatsächlich umgesetzt werden kann. Auch die Problematik der geschlechtsspezifischen Gewalt ist thematisiert. Wir haben der Zivilgesellschaft eine klare Rolle gegeben. In einem eigenen Artikel wird definiert, dass sie in allen relevanten Phasen der Entstehung und Umsetzung von Maßnahmen zu konsultieren ist. Wir haben auch dafür gesorgt, dass es weiterhin einen strukturellen Dialog zwischen dem Auswärtigen Dienst, der Kommission, den EU Vertretungen in Krisenregionen und der Zivilgesellschaft gibt. Die sogenannte Peace building Partnership wird also in die nächste Runde gehen. Wir haben im neuen Instrument nun einen Artikel, der den Auswärtigen Dienst und die Kommission verpflichtet, Maßnahmen im Bereich Antiterror und Cyber Sicherheit streng auf ihre Verträglichkeit mit den internationalen Menschenrechtsnormen und dem humanitären Völkerrecht zu überprüfen. Dies ist eine der zentralen Errungenschaften von vielen Verhandlungsrunden.